Und die wurden alle hier debattiert und mit großer Euphorie angenommen in der Hoffnung, etwas zu erreichen, was scheinbar bis heute noch nicht gelungen ist darum brauchen wir ja auch ein viertes Eisenbahnpaket nämlich grenzüberschreitend Wettbewerb auf der Schiene zu ermöglichen. Wenn wir wirklich dauerhaft wollen, dass dies gelingt, dass die knappe Ressource Schieneninfrastruktur optimal genutzt werden kann, hoffe ich, dass das vierte Eisenbahnpaket endlich den Beitrag dazu leistet, der notwendig ist, denn ich bekenne mich ausdrücklich dazu.

Wir haben Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, wo das der Fall ist. Wir haben Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, wo das nicht der Fall ist. Aber es löst nicht das Problem, mehr Schienenverkehr auch im Wettbewerb zu ermöglichen. Deswegen halte ich den Weg der Interoperabilität für den viel wichtigeren, nämlich sicherzustellen, dass ein Zug, der im Land A genehmigt ist und dort fahren darf, auch selbstverständlich im Land B fahren darf. Es ist doch anachronistisch, dass wir heute die Schiene noch betreiben wie im 19.Jahrhundert und uns wundern, dass dort nichts funktioniert und Grenzen ihr Trennendes immer noch behalten haben, während wir uns in Europa rühmen, dass Grenzen ihr Trennendes verlieren sollten. Deswegen kommt dem furchtbaren Wort der Interoperabilität entscheidende Bedeutung zu, der Typenzulassung von Technik, das ist der einzige Weg, wie wir es wirklich schaffen können, mehr Wettbewerb auf der Schiene zu ermöglichen.